Industria siderurgică reprezintă baza pe care s a creat Uniunea Europeană și unul dintre pilonii economici centrali ai acesteia. Fără industria siderurgică nu se poate menține creșterea și dezvoltarea viitoare într o piață mondială globală care nu are reguli comune obligatorii.

Indiferent de îmbunătățirile care se vor înregistra în viitor, pe termen scurt și mediu, pentru reducerea emisiilor de carbon din producerea de energie electrică, este evident că prețul acestei energii va crește din cauza costurilor suplimentare ale certificatelor de emisii. Consider că producerea oțelului și aluminiului în cuptoare electrice trebuie să fie inclusă rapid în rândul sectoarelor industriale eligibile pentru măsurile compensatorii financiare, în vederea apărării competitivității industriale a Uniunii Europene. Astfel, se pot elimina dezavantajele în competiția cu producătorii de oțel și aluminiu din țările care acordă subsidii sau care nu promovează politici de reducere a